Hvala lepa. ja marsikaj smo že slišali zdaj v predhodnih razpravah, predvsem pa smo slišali veliko besed o o podjetnikih, obrtnikih, s katerimi se jaz ne morem poistovetiti, vem, da verjetno seveda niso te besede letele ravno na našo poslansko skupino, so letele na katero drugo, ampak kljub vsemu bi rada v imenu Stranke modernega centra seveda poudarila, da obrtnikov in podjetnikov pri nas ne dojemamo kot sovražnike ljudstva, niti slučajno, in da dobro poznamo probleme, s katerimi se srečujejo dnevno, da se tudi zavedamo, da je treba urediti marsikatero stvar, zato da bodo lahko delali, da bodo imeli boljše pogoje, in smo z marsikaterim ukrepom že v preteklem mandatu tudi pokazali, da jih razumemo, tako kot tudi razumemo problematiko odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pri tako imenovanih espejih, seveda je to težava, s katero se srečujejo in se tudi v SMC strinjamo, da to definitivno je problem, ki ga je treba ustrezno nasloviti in ki ga je treba rešiti, težava pri samostojnih podjetnikih, ko pride do bolezni, ki traja dlje časa, pri podjetnikih, ki se že tako ali pa tako s težavo prebijajo iz meseca v mesec, da si pokrivajo tiste osnovne stroške, ki jih imajo, pa da seveda še nekaj ostane, je pereč problem, posebej še v primerih, ko ne dosežejo tistih trideset dni bolniškega staleža, ampak pridejo nekje recimo do petindvajset, osemindvajset in dejansko sploh ne pride do tistega trenutka, ko bi karkoli dobili povrnjeno iz zdravstvene blagajne, sama sem se srečevala s premnogimi takimi s področja kulture, ko se mora dejansko za tisti čas odpovedati določenemu projektu in tako naprej, kar seveda ni povratno, iz, iz odpovedi ali pa iz tega odpove določen projekt, seveda potem ni povratka nazaj, vendar to, kar imamo danes na mizi, ni to, o čemer sem zdaj govorila, je tudi to, ni pa samo to, in tisto, kar predlagatelj tukaj naslavlja, niso zgolj in samo ti espeji, o katerih sem jaz zdaj govorila in o katerih govorite tudi predlagatelji, potrebno se je zavedati, da različni statusi, različne oblike imajo različne prednosti, imajo pa tudi različne slabosti, in vsak, ki ustanavlja podjetje espe, d. o. o. ali karkoli, mora seveda skrbno pretehtati svojo odločitev, preden se v to spusti, in pri espejih so seveda nekatere prednosti, ki so bile seveda danes tudi že izpostavljene, to je relativno nižja obdavčitev, manjši prispevki in tako naprej, so pa tudi negativne plati tega, o katerih seveda govorimo danes, in pri nas je dejansko še vedno pri vseh delodajalcih, si upam trditi, ali pa redke so tiste svetle izjeme, ki se v zadostni meri zavedajo pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu, zagotavljanja ustreznih pogojev zaposlenim, skrbi poleg tistih osnovnih stvari, ki jih seveda delavci zaposlenemu morajo nuditi, zato da bo dobro delal, da mu poleg tega nudijo še kaj drugega, in vsakič ko se pogovarjamo, vedno seveda smo si edini v sklepu, da je preventiva boljša od kurative in tudi cenejša, in tudi za te male delodajalce seveda ne velja nič drugače, velja enako, in vi veste, da se zelo velikokrat tudi srečujemo na raznoraznih odborih s predstavniki Inšpektorata Republike Slovenije za delo, in tudi od njih smo že slišali, da kljub ugodni gospodarski klimi, kljub rasti v gospodarstvu pa inšpekcija ne zaznava, da bi zaradi tega posamezni delodajalci več pozornosti namenjali temu področju, da se tukaj v resnici z vsemi tem pozitivnimi premiki, ki so se zgodili, pa na tem področju seveda ni nič spremenilo, in če se ne motim, je bilo leta dva tisoč devet ob uvajanju zdravstvene reforme celo en predlog, da bi se na primer do treh delovnih dni sploh ne rabilo iti zdravniku, da bi delavec samo poklical, da je bolan, in bi koristil bolniški stalež brez, brez vda potrdila oziroma brez obiska zdravnika, seveda ne plačane dni, in naj bi se s tem razbremenilo tako delodajalce kot pa seveda tudi zdravnike, to omenjam zato, ker želim poudariti, da zadeva ni tako enoznačna, da bi se kar lahko rekli, zdaj bomo pa tule dva člena takole spremenili in zdaj je to to. Predlogov je predlogov je bilo skozi vrsto let veliko in negativni učinki tistega takrat so bili izrazito poudarjeni, da to bi šele povzročilo, da delavci teh niti teh treh dni ne bi koristili, ker seveda za tiste tri dni ne bi dobili plačila, in to, kar je moja poanta pri tem, je, da ima vsak ukrep, ki se ga lotimo, četudi mogoče na prvi pogled se zdi dober in všečen, tudi nekatere negativne plati, ki jih prinese sabo in ki jih je vsekakor potrebno tudi vedno naprej premisliti, slišali smo danes en podatek, da je dnevno na bolniški v Sloveniji približno dvaintrideset tisoč zaposlenih, slišali smo že tudi podatek, kako na letnem nivoju v resnici naraščajo stroški plačila teh bolniških, pa če navedem samo za primerjavo: v letu dva tisoč trinajst je bilo tega stroška za dvesto štiriindvajset milijonov, medtem ko je bilo za leto dva tisoč sedemnajst tega že za tristo petnajst milijonov, to so res ogromne številke, in tudi ko gledam v osnutku tega predloga, ki ga imamo danes na mizi, pa če poslušam še mnenja, ki so bila danes, danes izrečena z različnih strani, lahko ugotovim, da dejansko ne vemo, o kakšni številki se pogovarjamo, da je sicer tukaj noter ena številka zapisana, ampak ko pogledamo, kaj se v resnici ureja, da se v resnici ne zajema samo espejev, ampak, ampak se ta sprememba nanaša na vse, trdim, da teh učinkov ni možno oceniti, in ker jih ni možno oceniti in ker vemo, v kakšnem stanju se nahaja zdravstvena blagajna, kakšne težave imamo s čakalnimi vrstami in tako naprej, bi bilo zelo neodgovorno zdaj ta znesek, kakršenkoli že je, prenašati na zdravstveno blagajno ravno iz razloga, ker ne vemo, kaj se bo potem zgodilo v zdravstveni blagajni, ali bomo morali zaradi tega zmanjšati obseg pravic, ali bomo trpeli na račun kvalitete izvajanja storitev, ali se bodo zato povečale, še bolj povečale čakalne dobe, ali pa bomo celo zaradi tega potem dobili višje prispevke, se pravi, da bo pa vsak delodajalec po drugi strani dobil nek strošek, ki ga zdaj ne plačuje, tako da jaz mislim, seveda, da je to neka zadeva, ki jo je potrebno urediti, predvsem ko govorimo o espejih, da pa je treba primerljive situacije med sabo urediti enako, se pravi, da ne moremo potegniti kar črto pa reči: "Zdaj pa za vse enako," ampak da je treba temeljito se lotiti zadeve na podlagi razmisleka, da enake situacije rešimo na enak način, kar pa se tiče regresnih zahtevkov, seveda en podatek je, jaz sem zadnjič ravno gledala zaradi vse problematike, ki se tiče meseca, v katerem sem bila izvoljena za poslanko, se pravi Celja, kako tudi v Celju samem bolniške s naraščajo iz leta v leto in se povečujejo, in v to tudi tudi te silne številke, do katerih potem pridemo, ki si jih v bistvu navadni smrtniki niti ne znamo predstavljati, da govorimo o nekaj sto milijonih in še več, in glede na vse, kar je bilo povedano glede na to, kar ugotavlja tudi inšpekcija za delo, dvomim, da se bodo te številke v bližnji prihodnosti začele kaj zmanjševati, dejansko bi morali začeti osveščati vse delodajalce, tako kot sem prej rekla, ki se premalo zavedajo pomena varnosti in zdravja pri delu, pomena osveščanja zaposlenih, da ne reče potem zaposleni: "Eh, kaj pa mi je treba obuti te zaščitne čevlje, če pa je boljše mel v copatah hoditi," ali pa: "Zakaj bi dal čelado na glavo, ko plezam po lestvi, če pa me tišči." Ne, zdaj malo banaliziramo, ampak tudi delavci se tega premalo zavedajo, in če se pogovarjamo o dolgoživi družbi, pa se pogovarjamo tudi o tem, kako bomo morali delati vse dlje in dlje, se pravi, do neke višje starosti, seveda bo to možno, zgolj in samo če bomo pred tem za svoje zdravje poskrbeli, če bodo tudi delodajalci poskrbeli za zdravje zaposlenih, da bodo pri potem potem in potem starosti, ki jo želimo doseči, seveda sploh še sposobni delati, torej da bodo relativno zdravi, in treba je vseeno povedati, da že zdaj delodajalec ne odgovarja za vsako najmanjšo napako in ne odgovarja niti neomejeno, če se seveda, če se seveda ne dokaže, da je vzročna zveza med tistim, kar se je zgodilo, in ravnanjem delodajalca, in pri vsem tem je treba vedno imeti v uvidu, da je delavec vedno šibkejša stranka, torej če delodajalec ne poskrbi za neke osnovne stvari, ki jih je dolžan poskrbeti s področja varnosti in zdravja pri delu, če zaposli delavca brez zdravniškega pregleda in tako naprej, seveda potem v takem primeru delodajalec odgovarja, in ne, ne, ne moremo trditi, da ni nobenega takega primera, ko bi tudi delavec opozarjal na določene stvari, pa delodajalec pač določenih stvari ne uredi, seveda obstaja tudi zelo odgovorni delodajalci, da me ne bi kdo narobe razumel, predlagatelji ste tudi govorili o nekih položnicah za devetdeset in sto tisoč evrov in tako naprej, ki naj bi jih prejemali delodajalci z naslova regresnih zahtevkov, vi seveda lahko govorite, ampak uradni podatek, uradni podatek je, da je na dan enaintridesetega decembra dva sedemnajst z naslova regresnih zahtevkov bili odprtih zgolj šest tožb v skupni vrednosti petdeset tisoč evrov, se pravi vseh šest in ne vem zdaj, v katerih primerih vi govorite, ampak to zagotovo niso ti primeri iz tega naslova, ker je to uradni podatek, ki smo ga pridobili iz vlade, in ne morem se strinjati s tem, kar je bilo izrečeno tudi s strani gospoda Tonina, in jemljem to kar malo za žalitev, da je nesramno, da ne bomo v prvem branju podprli tega predloga, ne morem se strinjati, da je nesramno, če ne podpremo nečesa, kar v resnici menimo, da ne bi uredilo na primeren način neke problematike, za katero pa se zavedamo, da je zelo pomembna in jo je potrebno urediti, zagotovo to ni nesramno, glede na vse tisto, kar je bilo danes povedano in kar sem zdaj povedala tudi sama, seveda, v tem trenutku tega predloga ne morem podpreti.